Hvala, gospod minister. Ja, jaz sem v poslanskem vprašanju, ustnem, zadnjič, ko vas ni bilo, ker ste se opravičil, tudi to vprašal. Tako da je bilo konkretno vprašano. Je to v pisni obliki, tudi v obliki magnetograma, je to v tem, torej mojem vprašanju, čisto jasno lahko tudi, vidno. Jaz sem seveda pričakoval bolj konkreten odgovor. Zdaj, če tega niste pač opazili, seveda ne morete niti zdaj mi odgovoriti. Me pa veseli to, no, da boste ta primer pogledal. Mislim, da ni to edini primer, je pa nekako neki vzorčni, no, ke sem ga jaz sem ga jaz pač zaznal, in se mi ne zdi prav, če je že po enainosemdesetem členu Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja pač to predvideno, da naj se pač to tudi tudi, izvaja, kar se mi zdi, da je prav, ne da je to strošek lokalne, torej lokalne skupnosti. Zdaj ta problematika prisotnosti velikih zveri na teh šolskih poteh je je vedno hujša zaradi vedno več teh zveri zaradi, vedno manjšega odstrela in velikega razmnoževanja. In se mi zdi, se mi zdi, da da bi bilo boljše imeti torej redkejšo vrsto teh zveri, manjše število, kot pa da da toliko denarja, rekli ste nekaj čez milijon evrov, se namenja se namenja v te namene za varne šolske poti. Zdaj, jaz sem že tudi zadnjič predlagal v tem mojem poslanskem ustnem vprašanju, da bi bil da bi bilo prav, da bi tudi, da bi med med te upravičene stroške dodali tudi divjad oziroma predvsem konkretno divje svinje, ki se ki se, ki se tam, predvsem na našem koncu v Zasavju jih je mnogo, mnogo in otrok je morda še mnogo bolj strah kot teh medvedov, ki so sicer redkejši. In jaz bi predlagal, da na naslednji seji nekako opravimo neko širšo razpravo o tem o tej problematiki, torej neplačevanju teh šoferjev in pa in pa potnih, torej poti za za varnost otrok, hkrati združeno nekako s s tem, da bi da bi vključili, tudi ta moj predlog, opravili neko širšo razpravo. In mislim, da bi moglo kasneje tudi Ministrstvo za za šolstvo, ki to plačuje, nekako v sodelovanju z obema ministrstvoma, Ministrstvom za okolje in prostor, in, ki pokriva zveri, in pa Ministrstvom za kmetijstvo, ki pokriva divjad, opraviti neko širšo razpravo in pa upoštevati tudi ta predlog, ki se je že večkrat pojavil, tudi sam sem ga predlagal, da se izločijo z Ministrstva za okolje in prostor in gredo skupaj na Ministrstvo za kmetijstvo in bi bilo to malce več reda na celotnem področju. Torej predlagam razpravo na naslednji, seji, v kolikor bo moj predlog podprt. Hvala lepa.